Rozumiem však obavám malých politických strán a nadácií, pre ktoré by niektoré typy zmien mohli mať priam likvidačné dôsledky. Aj preto som presvedčená, že tak Komisia, ako aj tento Parlament, by mali v tejto veci postupovať citlivo a uvážlivo. My, ako poslanci Európskeho parlamentu, musíme sledovať tento proces, musíme ho pripomienkovať a musíme byť aktívni.

Rovnako trvám na tom, že ak by sme v budúcnosti mali meniť pravidlá, mali by byť účinné až od začiatku nového volebného obdobia.